það var raunar almenn venja á alþingi áður fyrr ræðustóll alþingis er ekki þannig útbúinn að þingmaður í hjólastól komist þangað ég bað hins vegar skrifstofu þingsins að gera þær ráðstafanir sem unnt væri á skömmum tíma til að þingmaðurinn gæti sinnt störfum sínum í þingsalnum á sem eðlilegastan hátt þrátt fyrir fötlun sína í því skyni hefur meðal annars verið komið fyrir nýrri sjónvarpsútsendingarvél sem tekur mið af því að þingmaðurinn talar úr sæti sínu alþingi er á sama báti og nágrannaþingin að þessu leyti samkvæmt upplýsingum sem skrifstofan hefur fengið